Raportul Böge Kalfin reflectă și accentuează prioritățile decise de Parlament în raportul SURE. Bugetul Uniunii Europene reprezintă un instrument indispensabil în soluționarea efectelor crizei financiare. Discutăm despre un buget care în proporție de 94 este reinvestit în statele membre și care trebuie folosit pentru a crea prosperitate economică prin investiții și prin crearea de noi locuri de muncă. Măsurile de austeritate au fost necesare, însă pentru a fi eficiente trebuie să fie complementate de măsuri care să catalizeze economia. De aceea, o creștere a bugetului este indispensabilă, iar înghețarea plafoanelor la nivelul celor din 2013 este exclusă. Percepția asupra bugetului Uniunii și blocajul creat în negocierile asupra noului cadru multianual financiar nu pot fi schimbate decât printr o revizuire aprofundată a sistemului de resurse proprii. Un sistem nou de colectare a TVA ului și taxa pe tranzacțiile financiare sunt două direcții inovatoare care trebuie să beneficieze de sprijinul nostru necondiționat. Referitor la activitatea noastră în Parlamentul European, cred că strategia autorizată de grupul de contact ne conduce în cazul unei propuneri sub plafonul propus de Parlament, către un vot negativ. Dacă se va întâmpla acest lucru, pentru că nu este sigur că un număr suficient de membri vor vota împotriva deciziei Consiliului, se va provoca o întârziere nefavorabilă Uniunii Europene.

Trebuie să se acorde încredere tuturor membrilor acestui parlament și să se permită derularea normală a negocierilor în cazul dosarelor politicilor europene, dosarele orizontale. E posibil ca această abordare să schimbe poziția multor state membre.